að lokinni umræðu um fjórða dagskrármálið mun forseti alþingis gera grein fyrir því máli sem rætt var við upphaf þingfunda í dag